Gospa poslanka, imate besedo za obložitev zahteve za dopolnitev odgovora, izvolite. Hvala lepa. Zdaj, minister jaz sem pozorno poslušala vaš odgovor. Zdaj, iz tega izhaja, da n vi na konec koncev, podpirate to reorganizacijo, teh poštnih poslovalnic. Slepo sledite tudi temu, da pač, Agencija za komunikacijsko omrežje Slovenije to naredi, da ugotovi, da pač, glede na gostoto in vsega je to, za vas sprejemljivo. Pošta Slovenije, še enkrat, mora zagotavljati javni interes. In gre za drugačno podjetje. Podjetje Pošta Slovenije je v stoprocentni državni lasti. Kot ste sami tudi navedli, skladno s strategijo upravljanja kapitalskih naložb je uvrščena med strateške naložbe. Tega ne smemo pozabiti. Kot ste rekli, da ustvarja dobiček. Potrebno je poudariti, da je Pošta Slovenije, v letu dva tisoč deset ustvarjala deset cela štiri milijone evrov dobička. In tako ima dovolj sredstev, da zagotovi izvajanje poštnih storitev na ustrezen način na obrobju, teh odročnih krajev. Zakaj navajam? Zgodilo se je v konkretnem primeru, iz katerega tudi izhajam, da je občina dala v najem prostore pošti z namenom zagotavljanja javne storitve. Se pravi, je je podala tudi znižano najemnino pet evrov za kvadrat. In ker so vložili svoja sredstva v, odprtje te poslovalnice so vložili določena, sredstva, ki so se potem poračunala z najemnino. Moram vam povedati, da najemnina še ni bila poračunana, kar posledično pomeni, da Pošta Slovenije je obdržala ta prostor, ki je sedaj prazen, nihče ne more tega prostora s strani občine uporabljati. In to je za mene nedopustno. V kolikor bi šli za kakršnokoli poravnavo, je pa tukaj strošek, lokalne skupnosti zelo velik. Enostavno mi je to nesprejemljivo. V bistvu, če nekdo zapre prostore, naj jih potem tudi sprosti , kajti občina je dala, prostore v najem po res tej, zelo nizki najemnini, kot sem omenila, in za javno dobro. Ne pa zato, da bo potem, ostal ta prostor prazen. Hvala lepa. Gospod ...